Herr Präsident!

Sie sollen in den nächsten drei Jahren die Einhaltung der Menschenrechte auf der Welt überwachen!

Islamische Delegierte verhindern regelmäßig Diskussionen über Menschenrechtsverletzungen in ihren Staaten. Sie berufen sich dabei auf die Scharia als Bestandteil ihrer Religion. In dieser Zusammensetzung, meine Damen und Herren, führt sich der Menschenrechtsrat selbst ad absurdum.